Gestern um

Ich greife den Namen des Berichts auf. Er heißt Das Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung. Koordinierung ist der zentrale Begriff. Koordinieren, zentralisieren, harmonisieren Sie wollen innerhalb der EU den Wettbewerb abschaffen, damit die EU international wettbewerbsfähiger wird. Das ist Quatsch.

In unserem gemeinsamen Interesse, für eine bessere Zukunft Europas sollten wir langsam diese Realität zur Kenntnis nehmen und neue Wege gehen.